Eno od temeljnih načel naše ustave določa, da je država dolžna poskrbeti za ohranjanje kulturne dediščine in ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Izhajajoč iz te predpostavke v Stranki modernega centra kulturo razumemo kot temeljni nacionalni projekt in verjamemo, da jo točno tako vidijo tudi drugi poslanski kolegi in kolegice, državljanke in državljani, predvsem pa kandidat za ministra za kulturo magister Zoran Poznič. Njegova zaveza h krepitvi slovenske kulture in njene dediščine ter vseh ostalih delov kulturne politike je na podlagi do sedaj slišanega dovolj trdna, da ne vzbuja v dvoma v to, da kandidat kulture ne bi dojemal kot pomembnega spodbujevalca ustvarjalnosti in tudi iz gospodarskega razvoja na celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Želimo si, da bodo rezultati dela novega ministra že kmalu pokazali prenovljeno, kjer bo treba tudi drugačno, predvsem pa aktualnim potrebam prilagojeno kulturno politiko. Nujno potrebujemo korenitejšo prenovo kulturnega modela, čeprav smo s strani prejšnjega ministra lahko slišali, da večji pretresi kulturnega modela niso potrebni, pa čeprav so se o tem že nekaj časa nazaj zedinili tako politiki kot kulturniki in ostali akterji na polju kulturne politike. Gospodu Pozniču pri tej pomembni in zahtevni nalogi v poslanski skupini SMC dajemo podporo in pričakujemo, da zavedanje o tem ne bo usahnilo tudi po nastopu funkcije. Hkrati nikakor ne smemo zaobiti zavez kandidata v pripravi novega nacionalnega programa za kulturo, ki se piše že predolgo časa. Letošnje leto je skrajni rok, da o tem temeljnem in strateškem dokumentu odločamo tudi v državnem zboru. Brez krovnega dokumenta pač veliko težje načrtujemo in sprejemamo vse pomembne in prepotrebne ukrepe na kulturnem področju. Kulturno politiko moramo tudi bolj strateško umestiti v izvajanje politik na državni in lokalni ravni, nepomembna pa ni niti ugotovitev, da uspeh iz slovenske kulture v mednarodnem merilu že sedaj nesorazmerno presegajo uspešnost in prepoznavnost naše države na mnogih drugih področjih. Največ dragocenega dela pri tem opravijo sami kulturni ustvarjalci. V njihovo vrhunskost seveda ne dvomi nihče, a pomanjkljivost trenutnega sistema se kaže v razpršenosti in nedorečenosti kulturne promocije ter spodbujanja kulturnega turizma, za to pa je seveda zadolžen minister za kulturo. Vsekakor moramo poudariti tudi to, da se je že nekajkrat pokazalo, da uspešnega zasledovanja zastavljenih ciljev ni možno doseči brez potrpežljivega in tesnega medsebojnega sodelovanja ter dialoga ne samo med ministrstvi in odnosi med vlado in parlamentom, ampak tudi z vso zainteresirano civilno družbo na področju kulture, ki je izjemno raznolika ter polna izzivov in pričakovanj. Seveda pa so temelj uspešnega dela najprej dobri medosebni odnosi v lastni hiši. Poslanski skupini Stranke modernega centra od kandidata pričakujemo, da bo znal in zmogel dosledno izvajati vse navedene izzive ter dane vsebinske zaveze in da bo pri tem tvorno sodeloval z vsemi deležniki, predvsem pa s svojimi sodelavkami in sodelavci na ministrstvu. Pričakujemo tudi, da bo zaupano funkcijo ministra opravljal odgovorno, vključujoče in s prepotrebno mero potrpežljivosti. Na teh osnovah mu danes dajemo podporo.